Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei mesi scorsi abbiamo tutti accolto con sollievo i piccoli, timidi segnali di distensione che abbiamo visto apparire all'orizzonte della penisola coreana. Questi messaggi sono sicuramente incoraggianti per riportare un momento di normalità nella penisola, che effettivamente ha vissuto un 2017 intenso, nel quale vi sono stati diversi momenti molto tesi che sono quasi sfociati in uno scontro aperto.

Dobbiamo fare in modo che le seppur legittime ambizioni di stabilità nella penisola non vadano a intaccare gli sforzi e l'attenzione che anche questo Parlamento ha dedicato ai diritti umani, già oggetto di discussione più volte. Se, da un lato, il bene della pace rimane un elemento cruciale nella penisola di Corea, d'altro canto la tutela dei diritti umani, ancora oggi calpestati nella parte settentrionale della penisola, non può essere ignorata. Non può esserci pace senza giustizia e non ci può essere giustizia senza rispetto dei diritti umani.